Gospođo predsjedavajuća, slažem se s ovim nacrtom o uvjetima za ulazak i boravak državljana iz trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja. Cilj ovog nacrta je da se ojačaju međuljudski kontakti i mobilnost kao važne sastavnice vanjske politike Europske unije, posebno prema zemljama obuhvaćenim Europskom politikom susjedstva ili strateškim partnerima Unije. Također bi trebala omogućiti i bolji doprinos globalnom pristupu migraciji i mobilnosti, što bi olakšalo regularne migracije. Da bi se Europa promovirala kao svjetsko tržište za studiranje i usavršavanje, trebalo bi olakšati i poboljšati uvjete za ulazak i boravak onih koji žele doći u Uniju u tu svrhu. Da bi se studentima državljanima trećih zemalja omogućilo lakše plaćanje dijela troškova njihovih studija, trebalo bi im omogućiti potpuni pristup tržištu rada u skladu s uvjetima. Smisao je da Europska unija bude primjer centra za istraživanje i inovacije, za unapređenje položaja u globalnom natjecanju za nadarene i povećanje ukupne konkurentnosti Europske unije i održivi razvoj i rast.